Yo habría deseado una reforma que estableciera una política pesquera europea, eliminando el principio de estabilidad relativa, y evitando que la flota de altura quede al margen de las reglas del mercado interior. Pero reconozco que la reforma propuesta es una reforma responsable, sostenible y competitiva que la ponente, en su informe, ha fortalecido la dimensión socioeconómica en el ámbito de la sostenibilidad que se fortalece también la flota pesquera y la acuicultura de pequeña escala que se abordan aún mejor los problemas del rendimiento máximo sostenible, y que se dan buenos pasos en el ámbito de los descartes.